Der Bericht greift die Sorgen vieler Bürgerinnen und Bürger in Europa auf.

Das ist vor allen Dingen das Verdienst von SD. Die entscheidende Schwachstelle in diesem Bericht bleibt aber nach wie vor die Behandlung der Schiedsgerichte.

Sonst werden Gewinninteressen einiger weniger großer Unternehmen völkerrechtlich abgesichert. Der ursprüngliche Änderungsantrag 27 greift die Position des Rechtsausschusses auf, sich daher gegen jede Form von Schiedsgerichten auszusprechen. Und diesem Änderungsantrag 27 oder jenen, die inhaltsgleich sind, sollten wir alle zustimmen im Sinne der europäischen Rechtsstaatlichkeit und der sozialen Demokratie.